Et puis, pourquoi ne pas l'admettre, la véritable transaction financière sur les opérations de haute fréquence aurait sans doute permis d'aller de l'avant contre une telle fraude, contre la manipulation des droits du titre dont on voit bien, ici aussi, un des impacts. L'échange d'informations entre les administrations fiscales nationales est essentiel, vous l'avez dit, mais nous disons aussi que ces fraudes sont opérées au niveau européen.

C'est dans cet esprit que ce Parlement est déterminé à agir d'ici la fin de son mandat.